virðulegi forseti ég er nú kannski ekki endilega sammála síðasta ræðumanni um að fyrrverandi forsætisráðherra sé dæmi um hvernig eigi að stýra landinu en ég vil þó benda á vegna þess að hér hefur verið vísað í þingsköp að samkvæmt sextugustu grein þingskapalaga þá er hægt að biðja um utandagskrárumræðu en samkvæmt venju þá verður því að vera beint til þess ráðherra sem fer með þann málaflokk sem rætt er um það á alveg sama við um okkur í meiri hlutanum eins og þingmenn stjórnarandstöðunnar ég gæti óskað eftir umræðu hér við hæstvirtan innanríkisráðherra um utanríkismál en algjörlega á sama meiði og mér heyrist umræðan snúast um þá mundi ég fá neitun vegna þess að málaflokkurinn heyrir að sjálfsögðu undir utanríkisráðherra